Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Wir werden heute über den Bericht zur Überarbeitung des Richtlinienentwurfs zur Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors abstimmen.

Durch diesen Richtlinienentwurf haben wir faire Bedingungen für diese kulturellen Einrichtungen geschaffen, unter denen die notwendigen Digitalisierungsanstrengungen im öffentlichen kulturellen Bereich fortgeführt werden können.

Durch die vom Parlament vorgeschlagenen Änderungen im Kommissionsentwurf konnten angemessene Tarifgrundsätze, faire Vertragsbedingungen für Museen, Bibliotheken und Archive, kostendeckende Gebühren für die Bereitstellung der Daten sowohl für die kommerzielle als auch für die nichtkommerzielle Nutzung durch die Bürger und die Weiterverwendung geschaffen werden. Ich möchte mich an dieser Stelle auch für die konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Ausschüssen an diesem Dossier bedanken.